virðulegi forseti ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga um fyrningu svona til að draga fram kjarna málsins þá er verið að færa hérna má segja fyrningarreglur í íslenskum lögum til nútímans síðan gildir um lög frá nítján hundruð og fimm í því efni þannig að þau eru orðin meira en hundrað ára gömul og kominn tími til að færa þessi lög til nútímans og samræma hinar ólíku reglur um fyrningu eftir því við hvað er átt það er mjög mikilvægt að samræma þessar reglur og færa þær til réttlátari og sanngjarnari vegar til dæmis þannig að það sé ekki hægt að elta fólk uppi í óhóflega fáránlega langan tíma út af litlum skuldum smáum skuldum ef það hefur ekki náðst einhvern vegna að ljúka þeim með öðrum og eðlilegum hætti það sé ekki verið að elta fólk uppi í áratug út af gömlum símareikningi eða einhverri vangoldinni smáskuld þannig að það er sanngirnismál að fyrningarfrestur styttist kröfuréttinda verði styttur niður í það sem hér er kveðið á um niður í fjögur ár en frumvarpið felur í sér heildarskoðun á lagaákvæðum um fyrningu

eðli málsins samkvæmt í mörgu við löngu horfna og breytta viðskiptahætti í þau vantar reglur um ýmis atriði sem æskilegast væri að teljast að mælt sé fyrir um í settum lögum reglur um fyrningu er ein tegund réttarreglna sem mæla fyrir um lagaleg áhrif aðgerðaleysis það sem almennt býr að baki fyrningarreglunum er það að tryggja að endi verði bundinn á skuldbindingar sem stofnað hefur verið til á ákveðnum tímapunkti þannig að réttarstaða neytenda og hins almenna borgara í samfélaginu batni verulega þegar fyrningarreglur hafa verið samræmdar og færðar í það almennt að þær séu fjögur ár en ekki tíu eins og núna er hugtakið fyrning hefur verið skilgreint á þann veg að réttindi falli niður eða missi réttarvernd sína að meira eða minna leyti fyrir það að þeirra er ekki neytt um tiltekinn tíma og ekki gerðar aðrar ráðstafanir um þau sem að lögum gætu varnað því að þau fyrnist gildissvið frumvarpsins takmarkast að meginstefnu til við kröfuréttindi í því felst að við úrlausn um hvort tiltekin réttindi eru undirorpin fyrningu verður að líta til almennra lagasjónarmiða um hvort réttindin séu kröfuréttareðlis að mestu má þó segja að frumvarpið sé lögfesting á því sem talið hefur verið gildandi réttur þó eru þar nokkur nýmæli þar fyrir utan

í fyrsta lagi er lagt til að almennur fyrningarfrestur kröfuréttinda eins og ég gat um áðan verði fjögur ár meginregla gildandi fyrningarlaga er aftur á móti sú að kröfur fyrnist á tíu árum samanber tiltekinn tölulið fjórðu grein laganna reyndin er hins vegar sú að flestar kröfur fyrnast á fjórum árum þó ekki næstum því allar er því að því leytinu um að ræða lögfestingu á gildandi reglu í mörgum tilvikum þó ekki sé um að ræða í öllum að sjálfsögðu enda ekki lögfestur fyrningarfrestur í öðru lagi er lagt til að ábyrgðarskuldbindingar fyrnist eftir sömu reglum og krafa á hendur aðalskuldara og að reglurnar einfaldaðar nokkuð frá því sem nú er sem sagt verið að samræma og einfalda þessar reglur í þriðja lagi er í frumvarpinu nýtt ákvæði um fyrningu flestra skaðabótakrafna utan samninga og skaðabótakrafna vegna líkamstjóns þar er lagt til að skaðabótakröfur fyrnist á fjórum árum frá þeim degi er tjónþoli fékk nauðsynlegar upplýsingar um tjónið og þann sem ábyrgur er fyrir því eða bara að afla sér slíkra upplýsinga þó er gert ráð fyrir að krafa fyrnist alltaf í síðasta lagi á tuttugu árum eftir að tjónsatburði lauk með tilteknum undantekningum varðandi líkamstjón undantekningarnar varða í fyrsta lagi þau tilvik þegar tjónið sem hér um ræðir hefur orðið í atvinnustarfsemi eða starfsemi sem má jafna við hana í öðru lagi gildir tuttugu ára fyrningarreglan ekki meðan tjónþoli er undir átján ára aldri hún byrjar sem sagt ekki að telja fyrr en tjónþoli er orðinn átján ára gamall þannig að þetta er gert til að mæta því að þessi tjón líkamstjón og skaðabótakröfur fyrir utan samninga séu annars eðlis og það sé eðlilegt að þeir sem í þeim lenda hafi rýmri tíma heldur en aðrir til að þó hér sé um að ræða almennar samræmdar fjárreglur þá er um að tala í þessum tilfellum að krafan verði til á tjónsdegi þegar umfang tjónsins er ljóst til dæmis ef einhver lendir í bílslysi þá koma afleiðingarnar ekki að fullu fram fyrr en löngu löngu seinna til dæmis þá byrjar fjögurra ára fyrningin að gilda hafi þetta umfang komið fram innan tuttugu ára tímabilsins þannig að það er verið að samræma og einfalda með þessum undantekningum er varða líkamstjón og börn og svo framvegis þannig að ýtrustu sanngirni sé gætt gagnvart þessum aðilum í fjórða lagi er gert ráð fyrir fleiri úrræðum til þess að slíta fyrningu en er samkvæmt núgildandi lögum þannig er lagt til að unnt verði að slíta fyrningu með því að leggja málið fyrir stjórnvald sem hefur úrskurðað um málið sem og kærunefndir eins og samkvæmt gildandi lögum er gert ráð fyrir að unnt sé að semja um lengri eða skemmri fyrningarfresti en lögin mæla fyrir um loks er í frumvarpinu lagt til að settar verði almennar reglur um upphaf fyrningarfrests og því verði afnumdar sérreglur um það efni hér er um að ræða frumvarp þar sem lögð er til endurskoðun á meira en hundrað ára gömlum lögum eins og ég gat um áðan og ein ástæða þess að nauðsynlegt er talið að endurskoða gildandi fyrningarlög er að orðalag laganna er oft og tíðum bæði torskilið og flókið með hliðsjón af því hefur því verið leitast við að einfalda uppbyggingu frumvarpsins og gera það eins gagnsætt og kostur er þá miðar frumvarpið að því að færa fyrningarreglur til nútímans og þar er kveðið á um ýmis atriði sem þörf er að kveða á um í lögum en gildandi lög eru þögul um því er mikilvægt að frumvarp þetta nái fram að ganga sem allra fyrst ég óska eftir því að málinu verði vísað svo til viðskiptanefndar að lokinni umræðu

tjón sem þar um ræðir þá hafa komið fram ábendingar til dæmis frá lögmannafélaginu talsmanni neytanda og fleirum um að það sé umhugsunarvert hvort eigi að stytta fyrningarfrestinn í fjögur ár eins og frumvarpið gerir ráð fyrir sem sagt með þó þeim tilslökunum sem við leggjum þarna til með átján ára aldurinn og tuttugu ára regluna frá því að umfangið er að fullu komið fram og allt það og mun ég beina því til nefndarinnar að fara mjög vandlega ofan í þetta hvort sé ástæða til að endurskoða þetta eða halda tíu ára fyrningunni þarna til að ganga eins langt og hugsanlega er hægt að ganga gagnvart þeim sem verða fyrir líkamstjóni utan atvinnustarfsemi verða fyrir tjóni á unga aldri og

neytendasamtökum lögmannafélaginu talsmanni neytenda og fleirum um að þetta verði skoðað kemur mér það ekkert á óvart þó nefndin færi ítarlega ofan í það mál hvort þær ættu að fyrnast áfram á tíu árum

það verður skoðað að sjálfsögðu með málefnalegum hætti í nefndinni en er mál sem er mjög uppi um að fara